Quand Justin Trudeau, dans une réaction de dignité, dit non à Donald Trump, vous, vous nous proposez, dans votre rapport, de continuer à jouer les servants dans l'OTAN et à continuer de dangereuses politiques de tension avec la Russie. C'est désespérant, et c'est pourquoi j'ai voté contre ce rapport au fond, ceux qui veulent l'Europe de la paix, c'est nous, quand vous, vous voulez l'Europe de la guerre à travers l'OTAN.